rétt fyrir kosningar tvö þúsund og þrettán sagði hæstvirtur forsætisráðherra í viðtali við fréttablaðið að það væri í sjálfu sér ekki flókið mál að afnema verðtrygginguna og það yrði gert í morgun var haft eftir hæstvirtum forsætisráðherra hann sagði það í viðtali á útvarpsstöð og má finna fréttir um þetta meðal annars á visir punktur is undir fyrirsögninni sigmundur davíð finnur fyrir sterkum öflum sem vinna gegn afnámi verðtryggingar öflin sem hann vísar til eru meðal annars í stjórnmálaflokkum innan sjálfstæðisflokksins víða í þinginu öflin eru í verkalýðshreyfingunni stéttabaráttunni og við vitum öll að hæstvirtur forsætisráðherra er mjög næmur á alla slíka hluti ef það er að tefja hæstvirtan forsætisráðherra við að uppfylla þessi kosningaloforð sín að einhver óskilgreind öfl þessa heims eða annars finnst mér rétt að hann komi hér og upplýsi hvar fyrirstaðan er er hún hér inni í þinginu greinilega ekki hjá þeim sem flytja þessa tillögu er hún í sjálfstæðisflokknum